Była jugosłowiańska republika Macedonii posiada status kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej od 2005 r., czyli już ponad sześć lat. Negocjacje akcesyjne z FYROM do tej pory się nie rozpoczęły głównie z powodu bilateralnego sporu o nazwę tego kraju. Zwolennicy rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z FYROM twierdzą, że spór ten w żadnym wypadku nie powinien stanowić przeszkody w tym procesie. Twierdzenia tego nie możemy przyjąć bezkrytycznie. Ważne są bowiem dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy członkami Unii. W tym wypadku idzie o Grecję i w tej sprawie głosu Grecji nie możemy postrzegać jako osłabionego ze względu na wewnętrzny kryzys finansowy w tym kraju. Z jednej strony, trzeba zrobić wszystko, aby rozpoczęcie negocjacji nie oznaczało wciągnięcia Unii w lokalne konflikty, a z drugiej, stymulować pogłębioną dyskusję nad strategią dalszego rozszerzenia Unii w kontekście poważnego kryzysu finansowego.